Señora Presidenta, mis primeras palabras son para hacer un homenaje a Antoine Deltour y a Raphaël Halet, ciudadanos corrientes —como se decía antes— que se han jugado su carrera profesional, se han jugado incluso su futuro, en favor de la ciudadanía europea.

Una condena de doce meses y una multa, que les va a suponer que tengan antecedentes penales, y eso va a afectar al resto de sus vidas. Es absolutamente intolerable y yo creo, por lo tanto, que uno de los mensajes que debemos lanzar en la votación, mañana, es claramente un apoyo y que necesitamos legislación para proteger a los informantes, que hacen un gran servicio público. Tengo que decir que del informe que sale de la Comisión TAXE 2 tenemos un muy buen texto con muchísimas cosas, incluida la protección de los informadores. Pero —¡sorpresa!— hoy nos llegan las votaciones parciales que pide sobre todo el Grupo popular, y quiere eliminar un montón de cosas la referencia al Banco Europeo de Inversiones, a la responsabilidad de los Estados, incluso la referencia a la protección de los informadores. Señores, ¿hay algo peor que no luchar contra el fraude fiscal?